Madame la Présidente, suite à la mission d'observation que j'avais effectuée, en septembre dernier, en Haïti, j'ai pu me rendre compte des urgences à traiter. Aujourd'hui, il faut dépasser ces urgences pour enfin parvenir au stade du développement. Il ne faut pas reconstruire mais bien construire un pays dont les fondations et la gouvernance n'ont jamais été solides.

C'est donc un projet politique en soi et la Commission doit y apporter sa contribution. Une autre priorité est la gouvernance et je suis heureuse que l'Union européenne contribue en grande partie à l'appui budgétaire du pays. Nous devons renforcer cet effort financier car c'est le seul moyen de redonner au pays et au peuple haïtien ses compétences. Sa dépendance actuelle à l'égard des ONG est révélatrice au niveau des services publics de base tels que la santé et l'éducation. Mais il ne faut pas sous traiter tous les services publics au niveau des ONG.

L'oligarchie actuelle on parle de vingt familles empêche tout développement économique puisqu'elle contrôle le commerce, sans pour autant développer les capacités de production du pays. Enfin, il faut donner à Haïti les moyens de son engagement afin que le pays sorte de la dépendance qui le minait déjà avant même le séisme. J'appelle donc les institutions européennes à se fixer des priorités cohérentes et à soutenir massivement la mise en place des services publics avec un engagement déterminé du futur gouvernement haïtien.